Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, poslanke, poslanci! Pravzaprav ne bom kritičen, ampak bom na začetku najprej ministra pohvalil, kar je neobičajno, ampak vseeno, res, gre vas pohvaliti, gospod minister za vaš trud, ki ste ga vložil v vprašanje, ki sem ga postavljal, zdaj ga že tretjič, kar se tiče sredstev iz naslova desetega in enajstega člena Zakona o Triglavskem narodnem parku. Sestali smo se, občine so dobile vaše dopise, poslali so jih nazaj, vas pa samo sprašujem in apeliram na vas, da to realiziramo v letošnjem letu, ker imajo občine to že predvideno v proračunih in bi bilo zelo nesmiselno. Poleg tega to priložnost izkoriščam tudi zato, da vas opozorim, da ne boste pozabili pri pripravi proračuna za naslednje leto na ta zakonsko predpisani, znesek, ki ga zakon določa, tako da, realno gledano se je premaknilo. Hvala vam, gospod minister, prvi ste do zdaj, ki je, pri katerem nisem naletel na gluha ušesa. Konec koncev je tudi državni zbor v prejšnjem sestavu sprejel enotno oziroma soglasno sklep, da je treba ta zakon realizirati, in ga se more izvajati tako, kot se izvaja Zakon o glavnem mestu Ljubljana. Na koncu pa samo še to. Treba je razmišljati o tem, da sedež uskladi zakonskim predpisom, in jaz apeliram na vas, da bi se začeli tudi v tej smeri pogovarjati, da se sedež dejansko prenese, tako kot zakon določa, v občino z največjim številom prebivalstva in tukaj apeliram, da temu sledimo, in da realiziramo tudi to, kar je še odprtega. Skratka, še enkrat pa hvala vam za dosedanje napore oziroma dosedanja prizadevanja pri uresničitvi tega, desetega in enajstega člena.